Herr Präsident, sehr geehrte Frau Hohe Vertreterin! Ich begrüße es sehr, dass der EU Sonderbeauftragte für Menschenrechte, Herr Lambrinidis, im Februar mit Vertretern der ägyptischen Regierung diskutiert hat, um zu sehen, wo im Einzelnen verschiedene Gesetzesvorhaben von unserer Seite unterstützt werden können.

Ich möchte an dieser Stelle heute nur eine Situation hervorheben dass es eben immer wieder zu exzessiver und unverhältnismäßiger Gewalt gegenüber Demonstranten kommt. Nur selten werden Polizei und Armeeangehörige zur Verantwortung gezogen. Es scheint, als stünden sie über dem Gesetz. Seit dem Sturz von Mubarak starben mehr als 130 Menschen bei Protesten, Tausende wurden schwer verletzt. Die EU muss dies in allen Gesprächen thematisieren und auf Änderungen bestehen. In dieser Situation ist es völlig unverantwortlich, dass Mitgliedstaaten Exporte Waffenexporte nach Ägypten genehmigen, darunter Kleinwaffenmunition oder gepanzerte Fahrzeuge, die auch zur Bekämpfung von Demonstranten eingesetzt werden können.